Señor presidente, comisaria Jourová, necesitamos una comisión especial sobre las injerencias y la desinformación para acumular todos los datos —los que están hoy aquí y muchos otros— para defender la democracia en toda Europa.

Nuestro país es víctima de la injerencia rusa en Cataluña para debilitar a España a través de la desinformación —investigaciones judiciales lo acreditan—. Fondos privados rusos patrocinan portales web en español donde se difunden tesis ultraderechistas.

2017. Colaboran con nacionalpopulistas de uno y otro signo, porque, al debilitar a España, debilitan a toda la Unión Europea, debilitan nuestras democracias. Debemos, por tanto, comisaria, hacer todo el esfuerzo y tener una comisión especial de investigación la necesitamos.